er slíkt að samkvæmt fréttum í morgun hótaði formaður nefndar um endurreisn fjármálakerfisins svíinn mats jósefsson að segja af sér vegna hægagangs stjórnvalda hann þannig tók undir málflutning stjórnarandstöðunnar þetta stefnuleysi í málefnum bankanna hefur meðal annars kristallast í ótrúlegu kennitöluflakki fyrirtækja á samkeppnismarkaði niðurfellingu milljarðaskulda til vildarvina og annarra tilviljanakenndra aðgerða sem ekki hafa orðið til þess að auka traust almennings á stjórnvöldum og fjármálakerfinu traust sem verður að ríkja eigi að takast að endurreisa fjármálakerfið á íslandi tugum ef ekki hundruðum milljarða hefur verið varið til að verja innistæður á innlánsreikningum og í peningamarkaðssjóðum á meðan almenningur hefur horft upp á heimili sín fuðra upp á verðtryggingarbáli og í gengishruni ríkisstjórn samfylkingar og vinstri grænna hefur þannig slegið skjaldborg um fjármagnseigendur í landinu á meðan heimilin fá ekkert annað en lengra reipi til að hengja sig í ráðherrar og þingmenn ríkisstjórnarinnar hafa gengið svo langt í vörnum fyrir þetta aðgerðarleysi að benda á að ríkisstjórnin sé nú bara rétt tveggja vikna gömul og það taki tíma að koma á koppinn öllum þeim mikilvægu málum sem hún hefur áform um það er eins og þessir þingmenn gleymi því að ríkisstjórnin hefur nú nærri starfað í fjóra mánuði og stór hluti hennar hefur verið við stjórnvölinn á um þriðja ár það er nú ekki eins og þetta fólk hafi verið að setjast í ráðherrastólana í fyrsta sinn í síðustu viku hæstvirtur forsætisráðherra hefur setið í ríkisstjórn í á þriðja ár sömuleiðis samgönguráðherra og ekki gleymir maður utanríkisráðherra en stundum er eins og við séum að fást við einhverja umskiptinga í ráðherrastólunum það má minna á orð ögmundar jónassonar núverandi hæstvirtum heilbrigðisráðherra sem sagði á heimasíðu sinni á janúar síðastliðnum þegar þáverandi forstjóri fjármálaeftirlitsins taldi óráðlegt að veita almenningi aðgang að upplýsingum endurskoðunarfyrirtækja um málefni bankanna með leyfi forseta bíðum við almenningur á að borga en fær ekki að vita neitt um svindlið og svínaríið var ekki verið að tala um gagnsæi auðvitað á að birta þetta allt saman strax og það á netinu eru yfirvöld að egna þjóðina til uppreisnar þessar upplýsingar liggja enn í dulkóðuðu herbergi í ráðuneyti samflokksmanns hæstvirtur heilbrigðisráðherra og mun væntanlega ekki líta dagsins ljós fyrr en seint og síðan meir ef nokkurn tímann gagnsæið snýr því ekki að umskiptum og stjórnarandstöðu í ráðherrastól og þegar almenningur tekur sig svona aftur til og mótmælir aðgerðarleysi stjórnarinnar og býðst til að endurvekja búsáhaldabyltinguna uppsker hún ekkert annað en formælingar og

villa er hún sagði með leyfi forseta við megum ekki láta hagsmuni fárra víkja fyrir hagsmunum margra en kannski var þetta bara þetta það sem á erlendum málum

að leggja fram á sumarþingi væntanlega brýn mál sem snerta hagsmuni heimilanna í landinu þetta eru svo brýn mál eins og á borðið frumvarp vegna flutnings verkefna á milli ráðuneyta frumvarp um persónukjör frumvarp um aðild starfsmanna við samruna hlutafélaga yfir landamæri frumvarp um heilbrigðisstéttir frumvarp um hvali frumvarp um erfðabreyttar lífverur og svo síðast en ekki síst að þurfa að fjalla um meðhöndlun úrgangs og úrvinnslugjalds og svo að sjálfsögðu evrópusambandsaðild töfralausn samfylkingarinnar á efnahagsvanda þjóðarinnar það má vel vera að aðildarumsókn að evrópusambandinu verði hluti þeirra aðgerða sem grípa verður til svo við náum að rétta hér úr kútnum en sú þráhyggja sem ráðherrar ríkisstjórnarinnar er haldin í því máli er beinlínis hættuleg þjóðinni að sumarþingið eigi að snúast um blauta drauma samfylkingarinnar um skilyrðislausa innlimun í evrópusambandið í stað almennra aðgerða til lausnir á vanda heimilanna í landinu er einhver sú stærsta smjörklípa sem þessi þjóð hefur augum litið og þjóðin mun sjá í gegnum hana